Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, vous féliciter chaleureusement d'avoir été porté à la tête de cette assemblée. Je vous connais depuis des siècles, je vous sais un Européen convaincu et je suis sûr et certain que vous exercerez votre nouveau métier avec l'élégance et le savoir faire qui vous caractérisent depuis toujours.

Il fut un grand Président de ce Parlement et l'Europe lui doit beaucoup.

Venant du plus petit pays fondateur de l'Union, je me réjouis également que Malte, le plus petit de nos États membres, prenne pour la première fois les rênes de la présidence de l'Union.

et que les plus petits font souvent les plus grandes présidences. Ne voulant pas défendre leurs intérêts immédiats, ils affichent, en règle générale, de grandes ambitions pour l'Europe. Et de l'ambition, nous en avons plus que jamais besoin pour relancer nos économies, pour affronter la vague migratoire, pour affronter la menace terroriste, pour trouver la bonne façon de réagir à la décision du Royaume-Uni de choisir le Brexit et pour préparer nos relations avec l'Amérique de Donald Trump. Je salue les clarifications apportées hier par la Première ministre britannique.

Pour ma part, je ferai tout pour que cette négociation aboutisse à une solution équilibrée dans le respect intégral de nos règles. La plupart d'entre vous, la plupart des responsables politiques, la plupart de nos citoyens et, sans doute plus que tous, la Commission, que j'ai l'honneur de présider, auraient voulu que l'Europe réponde plus rapidement et de façon plus solidaire aux événements qui ont tristement marqué l'année 2016. Souvent, nos hésitations, parfois nos divisions, ont fait le jeu des extrémistes et des europhobes qui se sont empressés de rendre l'Union européenne responsable de tous les maux. Je veux affirmer, ici et maintenant, qu'ils se trompent et, plus grave encore, qu'ils trompent ceux à qui ils font croire que le repli sur soi, la fermeture des frontières, le rejet des demandeurs d'asile constituent des solutions. C'est tout à fait le contraire. Nous devons dire clairement et surtout prouver à ceux qui pensent que le moment est venu de déconstruire l'Union, de la mettre en pièces, de nous diviser, qu'ils ont complètement tort. Sans l'Union, aucun État membre ne serait capable d'accueillir les demandeurs d'asile, de combattre le terrorisme, d'organiser notre économie, de lutter contre le chômage et de peser dans les affaires du monde. La présidence maltaise peut compter sur l'appui de la Commission pour que, tous ensemble, nous fassions en sorte que les célébrations du 60e anniversaire du traité de Rome, préparées par le sommet non moins important de Malte de février, ne consacrent pas seulement nos avancées passées mais marquent aussi et surtout un nouveau départ, un sursaut d'énergie, de clairvoyance, de vision pour engager une refondation de l'Europe qui prouvera ainsi que, comme cela a toujours été le cas dans son histoire, qu'elle sort renforcée des épreuves et des défis. Pour y parvenir, nous pouvons avoir confiance en Malte, pont entre l'Orient, l'Afrique et l'Occident, qui mettra à profit cette expérience de bâtisseur pour convaincre nos opinions publiques différentes, parfois antagonistes, de dépasser les égoïsmes nationaux et de retrouver l'élan et la solidarité qui nous permettront d'être encore plus efficaces dans nos efforts de stabilisation de nos économies en Europe. Plus d'une fois, au cours des dernières années, j'ai regretté que la solidarité ne fut pas toujours un réflexe spontané et je déplore que, pour la première fois dans l'histoire européenne, certains pays n'ont pas appliqué les décisions adoptées dans un domaine aussi sensible que celui de l'asile, même si des progrès significatifs ont été réalisés par ailleurs. Il nous reste beaucoup à faire, en particulier pour mettre en place un mécanisme européen permanent nous permettant de gérer les migrations de manière crédible et sur le long terme. Pour y parvenir, la Commission a proposé de réformer les règles de Dublin en instaurant un système clair, prévisible et juste pour aider les pays en première ligne en cas d'afflux massif de réfugiés, et aussi en transformant le Bureau européen d'appui en matière d'asile, qui a son siège à La Valette, en une véritable agence de l'Union européenne pour l'asile.